Im Grunde genommen könnte ich jetzt bei meinem Vorredner anknüpfen. Natürlich will man wissen, wenn jemand ins Haus kommt, wer er ist und was er da will.

Wir müssen viele Bedenken einfach berücksichtigen. Es wurde auch gesagt, die Daten werden sowieso erhoben. Das ist für mich kein Grund, dieses Abkommen zu unterzeichnen. Bis jetzt gab es keine Beschwerde, sagte Herr Voss. Das ist auch kein Grund, das Abkommen zu unterzeichnen. Wir haben nicht diese Eile. Bei Verhandlungen mit den USA geschieht eben vieles nicht auf Augenhöhe. Das weiß ich von dem Luftverkehrsabkommen mit den USA. Da haben wir zugestimmt, obwohl es ungleich war, weil es uns wirtschaftlich nach vorne brachte.